Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație depășește domeniul unei simple cooperări polițienești și se înscrie într un obiectiv mult mai important, și anume siguranța rutieră, care este o prioritate politică a Parlamentului European. Această propunere de directivă ne aduce cu un pas mai aproape de obiectivul de reducere cu aproximativ 50 a numărului de decese cauzate de accidentele rutiere până în anul 2020. Adoptarea acestei inițiative este o misiune pe care le o datorăm celor pe care îi reprezentăm și care se confruntă zi de zi cu un parc de vehicule învechit și cu infrastructuri nedezvoltate, din cauza reducerii drastice a costurilor de întreținere și a absenței finanțărilor pentru lucrările de îmbunătățire aferente. Într o Uniune Europeană creată pe libertatea cetățenilor de a se deplasa cu ușurință și în siguranță pe teritoriul statelor membre, schimbul transfrontalier de informații și cooperarea între autoritățile acestor state sunt esențiale în a descuraja normele încălcărilor de circulație de către conducătorii auto.